hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um veitingastaði gististaði og skemmtanahald númer áttatíu og fimm tvö þúsund og sjö flutningsmenn á þessu frumvarpi auk mín eru háttvirtir þingmenn álfheiður ingadóttir árni þór sigurðsson og atli gíslason frumvarpið er aðeins tvær greinar sem sagt afar einfalt að sniði og gengur út á að það verði felld niður undanþáguheimild til nektarsýninga í atvinnuskyni á vínveitingastöðum úr tilteknum lögum þessum lögum um veitingastaði gististaði og skemmtanahald eftir stæði því algjört bann við því að bjóða upp á nektarsýningar eða að gera með öðrum hætti út á nekt starfsmanna eða annarra sem á staðnum eru þetta frumvarp á sér auðvitað nokkurn aðdraganda það hefur verið breytt þessum lögum ég held að þau hafi verið í heildarendurskoðun tvö þúsund og sjö þá kom þessi grein inn eða það er þessi grein er varðar nektardansstaði og næturklúbba fékk ákveðnar breytingar og það svona mátti lesa það á stefnu þáverandi stjórnvalda að það ætti nú að reyna að sporna aðeins við þessari tilhneigingu að vera með nektardansstaða og bjóða upp á nektarsýningar á veitingastöðum engu að síður var byggt inn í greinina þessi undanþáguheimild og

vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og samfylkingar og þáverandi frjálslynda flokksins

grein sem gengur út á það að nektardansstaðirnir eða það er að reykjavíkurborg og yfirvöld í reykjavíkurborg vilji vinna gegn klámvæðingu og vændi og af þeim sökum sé mikilvægt að sporna áfram gegn rekstri nektardansstaða í borginni og þetta mun vera í mannréttindastefnu reykjavíkurborgar og það hefur verið unnið samkvæmt þessari grein núna í einhverjum nokkrum málum sem hafa komið upp þegar nektardansstaðirnir þrír sem starfræktir hafa verið innan borgarmarkanna hafa verið að sækja um endurnýjun sinna starfsleyfa í ágúst tvö þúsund og sjö komu fréttir af því að það væri útlit fyrir að þessumþremur nektardansstöðum yrði lokað þar sem leyfisveitandi sem er lögreglustjórinn í reykjavík hefði lýst þeirri afstöðu sinni að undantekningarlaust eigi að neita skemmti og vínveitingastöðum um heimild til nektardans síðan hef ég ekki fylgst með grannt hæstvirtur forseti hvort af þessum lokunum hefur orðið en í öllu

það er kannski fyrst og síðast í reykjavíkurborg sem þessir staðir verið að hasla sér völl þó að kópavogur hafi reyndar hýst til skamms tíma stað af þessu tagi og mér er ekki fullkunnugt um þær samþykktir yfirvalda í kópavogi sem lúta að þessum stöðum en eitthvað held ég að þessi sjónarmið sem ég hér tala fyrir séu að ná eyrum þeirra sem þar fara með völd líka í öllu falli vona ég það nú er það svo hæstvirtur forseti að sérfræðingar um kynferðisofbeldi hafa bent á að í skjóli nektardansstaða þrífist í mörgum tilfellum eiturlyfjasala og vændi auk þess sem erfitt sé að ganga úr skugga um hvort þær stúlkur sem starfi á slíkum stöðum séu neyddar til starfans eður ei í tilefni af sextán daga átaki gegn kynbundnu ofbeldi hér á landi fyrr á þessum vetri ritaði margrét steinarsdóttir lögfræðingur alþjóðahússins grein í morgunblaðið það mun hafa verið þann þriðja desember tvö þúsund og sjö og yfirskriftin var um mansal á íslandi í grein margrétar kemur fram að á fundi íslenskra samstarfsaðila í þriggja ára tilraunaverkefni gegn mansali hafi fulltrúar alþjóðahúss kvennaathvarfs stígamóta lögreglunnar og félagsþjónustunnar allir staðfest að þeir hefðu átt samskipti við fórnarlömb mansals hér á landi

sem gengur út á að hagnýta sér bága stöðu kvenna til að leiða þær út í vændi eða aðra kynlífsþjónustu teygi anga sína hingað til lands og hafi jafnvel fest hér rætur auk greinar margrétar steinarsdóttur má í þessu sambandi nefna skýrslur dóms og kirkjumálaráðuneytisins um vændi það er starfshóps sem dóms og kirkjumálaráðuneytið og dóms og kirkjumálaráðherra hæstvirtur setti á laggirnar tvö þúsund og eins og reyndar aftur tvö þúsund og tvö þar er um að ræða skýrslur sem greina frá félagslegu umhverfi vændis á íslandi og rannsóknir á umfangi vændis það má einnig varðandi þessi sjónarmið vitna til þemaheftis nordisk institutt for kunnskap om kjønn sem kom út árið tvö þúsund og tvö en þar er fjallað um mansal og tengslin milli mansals og vændis í ljósi þess að líkur eru á að vændi og mansal þrífist í skjóli nektardansstaða er erfitt að finna rök fyrir því að lögin veiti heimild til undanþágu frá almennu reglunni um að nektarsýningar skuli óheimilar á veitingastöðum ástæðan fyrir banninu á sínum tíma var jú að nýta það í baráttunni gegn vændi og mansali en undanþáguákvæðið gerir ekkert annað en að stríð gegn því meginmarkmiði hæstvirtur forseti umræða undangenginna ára um kynlífsþrælkun kvenna um allan heim hefur kennt okkur til hvaða úrræða hægt er að grípa þau úrræði hafa verið kynnt til sögunnar hér á landi meðal annars í frumvarpi þingmanna vinstri hreyfingarinnar græns framboðs um fórnarlambavernd sem síðast var flutt á hundrað þrítugasta og þriðja þingi á þingskjali þrjátíu og níu og sömuleiðis í frumvarpi um að kaup á vændi verði gerð refsiverð það var síðast flutt sem breytingartillaga við frumvarp til almennra hegningarlaga á hundrað þrítugasta og þriðja þingi en kom reyndar ekki til atkvæða af ákveðnum ástæðum en ef ég man rétt ef mér skjöplast ekki í þeim fjölda þingmála sem við þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs höfum verið að leggja fram upp á síðkastið minnir mig að þetta mál sé komið fram á nýjan leik og ég geri ráð fyrir að það gangi þá sinn gang á þessu þingi og vonandi nær það að koma til atkvæða það er nú svona þegar maður er búinn að tala oft fyrir sömu þingmálunum hefur maður ekki tölu á því eða ruglast maður í því á hvaða þingi það er og kannski eðlilegt að fólk sjái í gegnum fingur við mann hvað þetta varðar háttvirtir þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs hafa ítrekað hvatt til þess að palermo samningurinn og viðauki við hann þar sem segir meðal annars að stjórnvöld skuli tryggja fórnarlömbum mansals vernd ráðgjöf og upplýsingar verði fullgiltur hér á landi við höfum líka auglýst eftir aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar gegn mansali án árangurs þangað til nú að í lok sextán daga átaksins sem áður er nefnt gegn kynbundnu ofbeldi var það jóhanna sigurðardóttir hæstvirts félagsmálaráðherra sem tilkynnti að nú skyldi bætt úr í þessum efnum og það skyldi unnin aðgerða áætlun og hefur nú verið settur á laggirnar starfshópur í félagsmálaráðuneytinu sem á að vinna að því að skila tillögu að aðgerða áætlun til ráðherrans ég vil því lýsa því yfir að með tilkomu samfylkingarinnar í ríkisstjórn séu hér að verða einhverjar breytingar því að hér hefur verið talað fyrir daufum eyrum þing eftir þing við hæstvirtan dómsmálaráðherra björn bjarnason varðandi úrbætur í þessum efnum en ég fagna því að nú skuli eiga að gera einhverja bragarbót og þá undir forustu samfylkingarráðherrans hæstvirts félagsmálaráðherra jóhönnu sigurðardóttur það að gera aðgerðaáætlun gegn vændi og mansali er auðvitað fyrirmynd frá norðurlöndunum og við erum skuldbundin samkvæmt ályktunum sem samþykktar hafa verið á vettvangi norðurlandaráðs að gera slíkt einnig hefur evrópusambandið unnið ötullega að því að búa til samning fyrir sitt leyti sem við í sjálfu sér erum líka skuldbundin að innleiða og okkur verður á endanum ekki stætt á öðru en að reka af okkur slyðruorðið í þessum efnum það er mat flutningsmanna þessa frumvarps hæstvirtur forseti að það sé nauðsynlegt að komast að rótum vandans að okkar mati verður það ekki gert nema með því að reyna að hafa áhrif á eftirspurnina eftir líkama kvenna til kynlífsathafna það verður einungis gert með því að koma ábyrgðinni þangað sem hún á heima það er á kaupendur vændis sú tillaga nýtur nú stuðnings yfirgnæfandi meiri hluta þjóðarinnar samkvæmt nýlegri skoðanakönnun capacent en þrátt fyrir það hafa íslensk stjórnvöld enn ekki sýnt kjark til að fara þá leið en ég heiti því að svo lengi sem mér endist kraftur til hér á þessu þingi skal ég reyna að koma slíkri tillögu í gegnum atkvæðagreiðslu hér á alþingi íslendinga sem allra fyrst virðulegi forseti það vekur óneitanlega athygli hversu erfitt virðist vera að fá íslensk stjórnvöld til að axla ábyrgð á þeim mannréttindabrotum sem vísbendingar eru um að framin séu hér á landi meira að segja þegar samþykktar eru úrbætur á lagaumhverfi í formi þessara greina sem hér um ræðir í lögunum um veitingastaði gististaði og skemmtanahald það er fjórða grein þarf að veita afslátt frá almennu reglunni í formi undanþáguákvæða eins og því sem hér er lagt til að verði fellt út úr lögunum ég lít svo á að þetta frumvarp sé hluti af baráttunni gegn mansali auk þess sem ég tel að það muni efla almenna siðgæðisvitund og meðvitund um siðræn gildi í samfélaginu eins og ég sagði og hef komið að í máli mínu hér á undan leggjum við hér til flutningsmenn að undanþága til nektarsýninga á veitingastöðum verði felld brott úr íslenskum lögum ég tel að það væri sómi fyrir alþingi íslendinga að samþykkja þetta frumvarp á yfirstandandi þingi og ég vona að hæstvirtur samgönguráðherra sem hér situr og undir hvern málið heyrir sé mér sammála og treysti því að málið fái skjóta afgreiðslu í nefnd og komi hér aftur til